La fel cum probabil vor dori și alți colegi să facă în această seară, doresc să mi exprim dezamăgirea față de tentațiile populiste care au determinat două state europene să blocheze săptămâna trecută aderarea României la spațiul Schengen. România și Bulgaria au primit promisiunea, la data aderării la Uniunea Europeană, că, dacă îndeplinesc condițiile necesare, vor fi admise în Schengen, însă promisiunea a fost încălcată. Sper ca cele două state să revină cât mai curând asupra acestei decizii într un viitor cât mai apropiat, dovedind la rândul lor obiectivitate. România și Bulgaria au îndeplinit toate criteriile tehnice pentru aderarea la spațiul Schengen, iar cetățenii noștri au dreptul de a se bucura deplin de libertatea de circulație.